Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister Medved! Najti primerno zaposlitev je ena najpomembnejši nalog vsakega posameznika in predstavlja veliko prelomnico v njegovem življenju. Zaposlitev v javni upravi naj bi bila varnejša, saj predstavlja stabilnejšo eksistenčno varnost posameznika in njegove družine. Kljub večji varnosti zaposlenih pa je javna uprava po večinskem javnem mnenju sinonim za neučinkovitost. Po javno dostopnih podatkih se je od septembra lani do aprila letos v javnem sektorju na novo zaposlilo dobrih štiri tisoč ljudi. Točno štiri tisoč sto devetinosemdeset. V enajstih letih enaintrideset tisoč. Masa plač pa je poskočila za slabih sedem odstotkov. Maša masa plač zaposlenih v javnem sektorju je tako aprila letos znašala dobrih tristo šestinštirideset milijonov evrov, kar je za šest cela osem odstotka več kot septembra lani. Vsak mesec od aprila dalje nas javni sektor stane dvaindvajset milijonov evrov več kot septembra lani. Spoštovani minister. Znano je, da dobršen del povišanja plač izhaja iz dogovora s sindikati javnega sektorja decembra lani, pa vendar, mene zanima: Ali politika zaposlovanja v javni upravi sledi kadrovskim potrebam in na organe javne uprave dejansko zaposluje tam, kjer kadrov primanjkuje. In ali ministrstvo razmišlja o reformi, s katero bi doseglo večjo učinkovitost delovanja javne uprave in jo s tem naredilo tudi bolj vitko? Hvala, za odgovor, minister.